prasę. Trzeba także podnieść sprawę praw pracowniczych na Białorusi. Dziś poza strukturami władzy nie ma stałego zatrudnienia wszyscy pracują w oparciu o jedynie roczne kontrakty. Daje to pracodawcy, a więc państwu, ogromny środek nacisku, umożliwiający całkowite podporządkowanie sobie niemalże całego społeczeństwa. Inicjatywa partnerstwa wschodniego otwiera nowe możliwości także dla dzisiejszych białoruskich